państw, ale z drugiej strony jest to rejon świetnie rozwijających się gospodarczo, ekonomicznie państw tygrysów azjatyckich.

Dobre stosunki z Filipinami stumilionowym, katolickim państwem powinny, moim zdaniem, być dla nas priorytetem i dlatego cieszę się, że finalizujemy umowę o partnerstwie i współpracy oraz rozpoczynamy negocjacje o wolnym handlu między Unią Europejską i Filipinami.